Ik vraag me nog steeds af waarom dat misverstand dan nog niet opgeklaard is als de Europese Commissie Turkije financiert voor het aanschaffen van twee Cobra voertuigen, een soort lichte tanks die ook heel erg eenvoudig kunnen worden uitgerust met een raketwerper. Overigens zijn die Cobra's gemaakt door een Turks defensiebedrijf, dus we financieren een Turks defensiebedrijf voor Turkse lichte tanks die kunnen worden uitgerust met raketwerpers. Waar zit dan het misverstand? Zat het misverstand in 2011 toen we dat deden, of was het een misverstand toen de raketwerpers er ook echt opgezet werden? Als we weten dat Turkije aan de grens vluchtelingen beschiet en terugduwt naar Syrië, dan denk ik inderdaad dat we hier een joekel van een misverstand hebben.